Des milliers d'entre eux sont morts dans cette lutte pour notre liberté et notre sécurité. C'est grâce à eux que l'État islamique ne contrôle plus que quelque 5 du territoire après de nombreuses défaites. Une fois de plus, Erdogan use des mêmes ficelles prétextant lutter contre le terrorisme, il bombarde en plein hiver une région qui n'a jamais attaqué ni menacé le territoire turc et arrête quiconque s'élève dans son pays contre cette violation flagrante du droit international. Cette offensive vient grever, en outre, la recherche d'une solution à la guerre en Syrie. Notre devoir d'Européens est d'exiger le retrait de l'armée turque ainsi que la libération des personnes emprisonnées très abusivement en Turquie depuis juillet